Requieren compromisos de toda una sociedad de los políticos, de los gobiernos y también de los ciudadanos. Y el informe que presenta la señora Auken se puede calificar de equilibrado porque ni el objetivo es tan grande ni tan ambicioso, ni los plazos tan imprudentes y, por tanto, la actitud responsable de un político demócrata en este caso, que adquiere compromisos con el medio ambiente, tiene que ser reforzarlo. Por favor, no nos hagamos trampas apelando a la libertad, magnificando los obstáculos, evaluando si es caro o no es caro. No es caro ni se apela a ninguna libertad, no se puede dejar el medio ambiente a la buena voluntad de las personas. Si así fuera, podríamos abolir todos los códigos penales pensando que los seres humanos son buenos, y nadie lo propone en este Parlamento. Hace falta regular y en estos momentos se está haciendo. Hubo un tiempo en que se medía el grado de civilización y desarrollo de las naciones por el trato que daban a las personas